a nuestros ciudadanos afrontar el problema y la crisis con esperanza. Tenemos que transmitir que somos capaces de coordinar las respuestas sanitarias frente a los retos que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando, pero que también somos capaces de dar respuestas a nuestros pequeños empresarios, a nuestros autónomos, a nuestras empresas, con un objetivo garantizar que esta situación temporal no provoca una recesión estructural.